Monsieur le Président, ma question a en fait un lien avec la question précédente et votre réponse. Vous venez de parler de l'aide que vous aviez accordée, notamment aux démocraties arabes émergentes, lors du G8 de Deauville quarante milliards de dollars, pour la plupart sous forme de prêts du FMI, de la BERD, de la BEI, et quinze milliards d'euros environ, somme provenant de l'Union européenne et des États membres.